Es fängt an mit Libyen Selten ist eine Aktion so überstürzt und unstrukturiert vorbereitet worden wie diese Aktion, die eigentlich gut ist und Menschen helfen soll und die jetzt in einem diplomatischen und ich hoffe nicht, aber möglicherweise militärischen Desaster endet überstürzt, unkoordiniert, nicht geordnet. Europa läuft in alle Himmelsrichtungen davon und unser Beitrittskandidat Türkei blockiert alles. herzlichen Glückwunsch Wir sind in einer Situation, in der Bilanz zu ziehen ist.

Die Griechen sollen sich selbst helfen, hieß es vor einem Jahr. Wir brauchen nicht zu helfen. Vier Monate später Rettungsmechanismus. Wir brauchen keinen Rettungsschirm. Das, was wir zur Verfügung gestellt haben, genügt.

Diskussionen über Eurobonds in alle Himmelsrichtungen.

Möglicherweise mit vier Monaten Verzug. Wir brauchen keine Wirtschaftsregierung. Europa braucht keine Wirtschaftsregierung.

Und sie schämen sich nicht einmal dafür, dass sie das Gegenteil von dem sagen und tun, was sie angekündigt haben. Ich weiß auch nicht, ob wir die Gemeinschaftsmethode schon gerettet haben.

Nicht nur als Geburtstagsgeschenk, sondern weil es so ist, dass Europa die Gemeinschaftsmethode verteidigen muss, weil wir sehen, dass wir, wenn wir zu dieser anderen Methode kommen, die Frau Bundeskanzlerin Merkel als die neue europäische Methode bezeichnet, genau das haben, was ich gerade beschrieben habe Jeder macht das und am nächsten Tag das Gegenteil von dem, was er vorgestern angekündigt hat. Das ist die Realität. Wir haben es nicht mit einer Krise des Euro zu tun wir haben es mit einer Krise der Regierungen der Eurostaaten zu

In Bezug auf Portugal reden wir alle und hoffen, dass die Regierung die wirklich unwahrscheinlich harten Maßnahmen durchsetzen kann.

Der Euro genießt Vertrauen und wir haben auch Vertrauen in den Euro. Aber wir haben kein Vertrauen in die Regierungen der Staaten, die diesen Euro tragen. Denn wie soll man in eine Regierung Vertrauen haben, deren Wort keine drei Tage hält? Das ist das Problem, mit dem wir in Europa kämpfen.

Der Euro ist eine starke Währung. Er ist auch der Ausdruck der Wirtschaftskraft der Eurozone im Wettbewerb mit anderen Kontinenten.

Der Euro ist eine stabile Währung im interkontinentalen Wettbewerb von Wirtschaftszonen, aber er wird nach innen destabilisiert, weil es keine stabile Regierungsform gibt. Deshalb ist die Gemeinschaftsmethode nicht nur ein Diskussionsgegenstand im Europäische Parlament, sondern die Grundlage für die Stabilisierung der Währung, die Ausdruck einer enormen Wirtschaftskraft der Eurozone ist. Doch diese Wirtschaftskraft kann sich nicht entfalten, weil sie verwaltet wird von Leuten, denen das letzte Umfrageergebnis für die nächste Regionalwahl wichtiger ist als die Zukunft der europäischen Währung. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert werden.

Ich hoffe, dass wir mit einem erfolgreichen Gipfel nach Hause kommen. Aber ich habe meine Zweifel und die Befürchtung, dass wir auch weiterhin das erleben werden, was wir seit einem Jahr erleben es tut mir leid, ich muss das so sagen eine stümperhafte Führung der Europäischen Union!